Y quiero resaltar que en aquel entonces puse de manifiesto que el Programa de Estocolmo, en el área del espacio de libertad, seguridad y justicia, no iba a simplificar la vida de este Parlamento, sino que, por el contrario, la iba a hacer mucho más exigente. Y quiero aquí poner de manifiesto que algunas de las exigencias contenidas en la Resolución que se adoptó no han quedado reflejadas en una articulación precisa en el Plan de Acción que plantea la Comisión. Por tanto, conociendo las limitaciones del debate parlamentario y de la intervención parlamentaria en el debate del Plan de Acción, sí quiero resaltar que los apartados 148 a 150 de la Resolución parlamentaria contenían algunas indicaciones precisas con respecto a asuntos de gran importancia. Muchos de ellos se han puesto de manifiesto, desde la protección de víctimas hasta las instituciones y agencias relacionadas con Schengen, Europol, Eurojust, Frontex y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y sus nuevas regulaciones pendientes, pero también algunas regulaciones sobre problemas sustantivos y fundamentales, como la protección de datos y la cláusula de no discriminación.

Pero lo realmente importante es que la Comisión tiene ahora cinco años de trabajo por delante para ir ejecutando, paso por paso, cada uno de los eslabones del Plan de Acción del Programa de Estocolmo y, por tanto, la invito realmente a trabajar muy duro con este Parlamento para dar cuenta de todos esos compromisos relacionados en los apartados 148 a 150 de la Resolución,